Az egyik megismételném azt, hogy a Tanács és a Parlament közötti vitában készen állunk egy hosszú távú megállapodásra.

El szeretném mondani, hogy persze a Parlamentről tudom hát magam is itt voltam közvetlenül választott testület, azonban a Tanácsban is legitim vezetők, miniszterek vannak.

Az átadott ajánlatban mi különválasztottuk a költségvetési folyamatot és a zárszámadási folyamatot. Kérem azt, hogy jelöljenek ki a Parlament részéről egy tárgyaló delegációt, és politikai szinten egy reprezentatív delegációval a Parlament részéről egyezzünk meg. Nem lesz ez hasznos, hogyha tovább folytatjuk ezeket a problémákat. És ebben egyébként, amit átadtunk papírt, a Memorandum of Understanding tervezetét, abban az is világos, hogy azt is tisztáznunk kell, és ezt segíteni fogja szerintem az adminisztrációk közötti megjelenést hogy mi az ami a Tanácsi kompetenciában van adatszolgáltatás, és mi az ami nem? És ami tanácsi kompetenciában van, azt valóban kérhetik, hogy adjuk ki.

Figyelembe kell természetesen venni a kérdésnek a komplexitását az egyes tagállamokban, de még egyszer mondom, ez egy másik folyamatban egy nagyon lényeges vitapont lesz. És akkor köszönöm szépen a szót elnök úr, és még egyszer kérném önöket, hogy ne csináljunk pankrációt a két zárszámadási testületnek, intézménynek a kapcsolatából. Üljünk le, tárgyaljunk és egyezzünk meg, és ne a főtitkárságok levelezési vitájává és a bürokráciák levelezési vitájává